Propunerea de raport privind aplicarea plăților directe pentru fermieri în anul 2013 asigură cadrul legal necesar în acest moment.

Pentru aceste state nu sunt prevăzute ajustări, deoarece procesul de introducere treptată a plăților directe nu s a încheiat încă. De asemenea, nu sunt stabilite pentru România și Bulgaria plafoane nete pentru suma totală a plăților directe, această decizie fiind una corectă.

Vom dezbate în curând rapoartele Comisiei pentru agricultură și fiecare subiect va fi atins la timpul potrivit.